Via lage rente en de hoge kredietwaardigheid van de Europese Commissie zullen wij goedkoop lenen om te investeren in onze Europese economie.

Ook digitale multinationals die hier amper belasting betalen en wel winst maken in de Europese interne markt, zullen een steentje moeten bijdragen aan ons herstel. Dit Europees herstelplan is een historische kans die we moeten grijpen. Als de Europese Unie erin slaagt de economie opnieuw te doen heropleven, kunnen wij het vertrouwen bij de burgers winnen. Maar als wij falen in de terugbetaling zal ieder land